Jest to zjawisko od dłuższego czasu zauważalne, że dzisiaj w Europie najbardziej antyizraelska, antyżydowska jest lewica europejska. Zastanawiam się, dlaczego w tej debacie było to widać. Skąd pomysł na to, żeby dzisiaj wszystkim co złe na Bliskim Wschodzie obarczać akurat ten jeden naród czy to jedno państwo.